Ukraińscy obywatele pokazali, że dla wartości europejskich są gotowi poświęcać nawet życie.

Dzisiaj zgadzam się np. z Pawłem Kowalem, który mówi, że jeżeli nie zaoferujemy Ukrainie konkretnych rzeczy, jeżeli nie powiemy, że otworzymy dla Ukrainy nasze granice, jeżeli nie powiemy wreszcie, że kiedyś po spełnieniu kryteriów Ukraina może stać się członkiem Unii Europejskiej, to nie doprowadzimy do kolejnego Majdanu, ale może tam dojść do kolejnego placu Tian'anmen i temu musimy wszyscy zapobiec. I wreszcie co do sankcji z sankcjami jest trochę jak z bombą atomową. Ci, co ją mają dzisiaj, wiedzą, że i tak nie mogą jej użyć, natomiast mamy inne mechanizmy prawne, żeby zapobiec lokowaniu podejrzanych kapitałów oligarchów czy rodzin rządzących za granicą. To są po prostu mechanizmy zapobiegające praniu brudnych pieniędzy. Tych mechanizmów prawnych powinniśmy użyć.